Um die Schwarzmeerregion in einen Raum von Stabilität, Sicherheit, Demokratie und Wohlstand zu entwickeln, um diesen Chancen und Herausforderungen gerecht zu werden, bedarf einer ganzheitlichen Strategie.

der Umgang mit den ungelösten Konflikten in der Region, die Verbesserung der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit, die Unterstützung von Projekten sowie die vorrangige Förderung von Kleinprojekten im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Darüber hinaus wollen wir eine nachhaltige Energiepolitik, höhere Energieeffizienz und die Schaffung von akademischen bzw. studentischen Netzwerken. Was ich allerdings bemängele, ist das Fehlen einer eindeutigen Haltung in der Frage der Energieinfrastruktur in der Region Stichworte Nabucco und South Stream Völlig unverständlich ist mir, weshalb unsere Forderung nach schärferer Überwachung von Ölbohrplattformen im Schwarzen Meer abgelehnt worden ist.